ott politikai fogolyként. Tudja e Elnök Úr azt, hogy a Parlament LIBE bizottságának, Szabadságjogi Bizottságának elnökhelyettese, Göncz Kinga, ennek a szemkilövető kormánynak volt a tagja, és mi a véleménye Önnek erről? Szeretettel és tisztelettel hívom és várom a holnapi sajtótájékoztatóra.